Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Glede na to, da mi je časa ostalo pod minuto in tudi sem vesel, da mi je tako malo ostalo, saj smo vsi v stranki Desus pač razpravljali. Tudi mene osebno veseli, da nobena stranka v parlamentu ne bo glasovala proti, se pravi, da je predlog vlade na pravi poti in da smo da bomo naredili nekaj dobrega za naše upokojence. Kar se mene osebno tiče, pa predvsem to, da moramo vseeno, se ponavljamo, ampak to je dejstvo, mi moramo poskrbeti za upokojence, ki so zdaj v pokoju, ki so svoje delo plačevali in, se pravi, so plačevali prispevke štirideset let ali celo nekateri več in da, za te imamo tudi poskrbeti. Dosti teh stvari, ko se jih mi, doživljamo prek mailov pa hodijo osebno obiskovat, govorijo: "Kaj pa ste za nas naredili, ne?" Tako da tudi parlament, je ta naloga, da bomo pogledali, kaj lahko naredimo za upokojence, ki so bili upokojeni po Spiz-u dva, se pravi, od leta dva tisoč dvanajst naprej, takrat ko je ta odstotek začel Zdaj, kakšna bo ta pot, do tega prišli, ne vem, vsekakor pa mislim, da moramo poskrbeti, da bomo do tega prišli. Vse drugo bi pa rekel, da naj ta zakon gre naprej in bomo v naslednji obravnavi še dodali kakšno pametno. Hvala.